Szanowni Państwo Deputowani! Jest to w istocie bardzo ważny moment dyskusji na temat walki z terroryzmem, w którym mówimy o tym, w jaki sposób mamy zabezpieczać wolność naszych obywateli. Często w takim przypadku dochodzi do paradoksu, w którym broniąc wolności obywateli i ich prawa do życia, ich prawa do bezpieczeństwa, jesteśmy zmuszeni w jakimś sensie ograniczać ich prawa obywatelskie. Wydaje mi się, że to, o czym dziś dyskutujemy, jest jedną z najważniejszych debat toczących się w świecie zachodnim. Gdzie istnieje granica pomiędzy tym, co my, jako instytucje państwowe lub międzynarodowe musimy zrobić, żeby obronić naszych obywateli, a między ich prawem, prawem nas wszystkich jako obywateli do wolności, do zachowania swobód obywatelskich? Uważam, że w dzisiejszym świecie niestety zagrożenie terroryzmem jest tak duże, że ta granica, być może także dla mnie, jest zbyt niekomfortowo przesunięta